Ya sé que las Presidencias búlgara y austriaca conceden especial relevancia a los Balcanes, pero el Mediterráneo es prioritario también. Se trata de nuestros vecinos del sur, que han vivido acontecimientos muy importantes en la última década. La presencia, la ayuda de la Unión Europea son muy requeridas.

La solución política se hace esperar por los enfrentamientos y las divisiones internas y también por los intereses enfrentados de otros países árabes. La Unión Europea tiene que seguir acompañando los esfuerzos de Naciones Unidas y del representante especial para una solución política. Desgraciadamente, el alto el fuego conseguido en Trípoli hace pocos días es muy precario, muy frágil parece estar saltando por los aires. Pero también hay emergencias en otros sitios, señora Mogherini por ejemplo en Siria, pero ya sé que la Unión Europea ahí ha dejado de ser un actor relevante.

Y termino con una nota positiva resaltar la importancia de nuestras relaciones con Marruecos, un país reformista y profundamente proeuropeo.